A Tanács ugyanazt a hibát készül elkövetni most is, amit a válságkezelésében elkövetett. Ahogy gazdasági növekedés és munkahelyteremtés helyett recesszió és rekordnagyságú munkanélküliség lett a válságkezelés eredménye, úgy az uniós költségvetés tervezett nagyarányú csökkentésének a következménye a további leszakadás, a fejlettségbeli különbségek növekedése lenne. Néhány politikai prioritás fontos, hogy az Európai Szociális Alap forrásai, annak aránya érintetlen maradjon, hogy enyhíteni tudjuk a válság súlyos szociális és munkaügyi következményeit.

Ennek megfelelően biztosítanunk kell a forrásokat a közös menekültpolitikára, a migránsok integrációjára, az alapjogok és a diszkrimináció elleni harc támogatására. A tét az, hogy a felzárkózást, a szolidaritás értékének képviseletét választjuk, vagy a leszakadást, a széthúzást.